Nunca hasta ahora hemos tenido sobre la mesa un mecanismo real de seguimiento de la calidad de las democracias de los Estados miembros, y lo primero que tenemos que recordarnos es de qué va esto del Estado de Derecho. Bueno, pues tiene como objetivo evitar la arbitrariedad del poder sobre los ciudadanos, tiene que ver con que los derechos y las obligaciones sean objetivos, y tiene que ver con la dignidad. De esto va la democracia, y de vez en cuando, cada cierto tiempo, tenemos que recordarlo, porque el virus del populismo, el virus del autoritarismo, de los caciques, está ahí, siempre latente. Este es un momento en que tenemos que hacer este trabajo y la Comisión, aunque el Parlamento quiera más, tendrá un papel central, al menos de momento, en la aplicación de este mecanismo. Es muy importante —ya lo ha dicho el señor González Pons— que se convierta en un cuaderno de bitácora, que no esté politizado, que sea objetivo, porque, si no, no podremos alentar a unos a que mejoren sus estándares y a otros a que no pasen ciertas líneas rojas. Y tenemos que hacer esto sin que haya puntos ciegos, sean entidades estatales o subestatales las que pongan en riesgo la democracia, porque los populistas prometen pan, pero es pan para hoy y hambre para mañana.